Signora Presidente, onorevoli colleghi, la discussione questo pomeriggio ha rivelato un fatto importante, e cioè che la tematica della giustizia, anche se non appassiona i media e buona parte dei colleghi ma questo mi sembra quasi naturale è diventata una tematica importante nell'Unione europea. Il trattato di Lisbona ha aperto questa strada e l'individuazione del programma di Stoccolma l'ha fatta proseguire. Sono molto d'accordo con la Commissaria Reding quando ci dice che sono stati adottati importanti provvedimenti che toccano la vita quotidiana dei cittadini europei, quella che non va sui giornali e che non appassiona spesso il mondo politico, ma che è la base della cittadinanza europea, per cui i cittadini si sentono europei perché una parte della loro vita è sostenuta, promossa e regolata positivamente.

Noi abbiamo aggiunto un'ulteriore considerazione non ci basta soltanto produrre norme se queste poi non vengono sufficientemente attuate. C'è oggi una stagione che riguarda l'implementazione delle norme prodotte, l'attuazione, il fatto che i cittadini abbiano i vantaggi concreti di ciò che è definito dal quadro giuridico. Ebbene questo è il punto nuovo della discussione, che noi lasciamo in eredità al nuovo Parlamento e alla nuova legislatura, perché si proceda praticamente ed efficacemente a toccare continuamente con mano ciò che noi produciamo come norma.